Panie Przewodniczący!

Dyrektywa w zakresie transgranicznego egzekwowania prawa jest znaczącym krokiem w celu jego poprawy. Uważam, że w ramach dyrektywy powinniśmy wzmocnić obowiązki państw członkowskich w zakresie przekazywania informacji, wskazując również na potrzebę właściwego i prawidłowego informowania kierowców o obowiązujących przepisach. Powinniśmy wreszcie przeprowadzić przegląd procedur egzekwowania, harmonizację przepisów ruchu drogowego oraz samych procedur kontrolnych. W tym celu powinno zostać zagwarantowane transgraniczne egzekwowanie prawa oparte na sprawnej wymianie informacji między państwami członkowskimi, między innymi poprzez utworzenie elektronicznej sieci wymiany danych, za pomocą której będzie można ustalić tożsamość właściciela pojazdu, a tym samym sprawcę naruszenia przepisów drogowych. Chciałbym zaznaczyć, że zawarte w sprawozdaniu narzędzia prawne w zakresie bezpieczeństwa uzyskanych danych wydają się być wystarczające. Dyrektywa jest niezwykle istotna, gdyż obejmuje tak poważne wykroczenia drogowe, które już wcześniej zostały kilkakrotnie wymienione.

W ten sposób już w ciągu 24 miesięcy po opublikowaniu aktu jego zapisy mogłyby obowiązywać w państwach członkowskich.